Nous respectons le peuple polonais. Nous ne le reconnaissons plus à travers son gouvernement. Ce nouveau régime disciplinaire contre les juges réticents envers les réformes judiciaires qu'a mises en place le gouvernement actuel n'est pas acceptable. Nous assistons au démantèlement progressif, brique par brique, d'acquis historiques. Ce sont les piliers de l'état de droit et de notre modèle démocratique. Or, chers collègues, nous avons besoin de renforcer l'espace de liberté et de justice, nous avons besoin d'institutions judiciaires fortes pour mettre en œuvre des textes ambitieux, importants, comme le retrait des contenus terroristes en ligne ou le recours aux preuves électroniques par les juges.